Domnule președinte, mulțumesc.

Este o realitate faptul că avem peste 4,5 milioane de români care muncesc și trăiesc în afara granițelor țării. Depopularea spațiului rural, lipsa forței de muncă în agricultură și în alte sectoare sunt evidente în România.

Fermierii europeni trebuie să fie plătiți atunci când decid să practice o agricultură ecologică de natură să asigure un mediu curat și oxigen de calitate pentru întreaga Europă. În același timp, convergența externă sau egalizarea subvențiilor între fermierii din Vest și cei din Est trebuie să devină un obiectiv pentru Parlamentul următor, dat fiind faptul că toți fermierii sunt actori pe aceeași piață unică.